Monsieur le Président, on entend sur quelques bancs de cet hémicycle que la Hongrie serait victime de je ne sais quel complot de gauche et qu'on lui reproche des choses qui ne sont pas reprochées à d'autres.

Nous savons tous et toutes que les droits fondamentaux sont bafoués partout dans l'Union européenne et qu'ils le sont de plus en plus, comme l'atteste d'ailleurs l'augmentation incessante du nombre de condamnations des États membres par la Cour européenne des droits de l'homme.

Et nous y avons déjà consacré beaucoup de temps, en plénière, en commission, mais aussi sur place, puisque j'ai fait partie de la mission qui s'est rendue en Hongrie, et je me félicite du climat de cette mission. Ce qui nous occupe aujourd'hui est le quatrième amendement, autrement dit la quatrième révision constitutionnelle depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, en janvier

Et j'aurais tendance à dire que cela démontre par là même les mauvaises conditions dans lesquelles cette révision a été faite.

Sur des mesures annulées par la Cour constitutionnelle.

mais il est curieux de constater que ces dispositions sont désormais intégrées dans le texte constitutionnel et qu'elles ne pourront désormais plus être examinées par la Cour constitutionnelle. Que concernent ces dispositions? La liberté d'expression, le fonctionnement de la justice, l'enseignement supérieur, les droits des sans abris, la famille, la publicité politique. Je n'ai pas le temps de détailler, mais ceux et celles qui ont travaillé sur le sujet savent que, pour l'essentiel, le contenu de ces dispositions ne relève pas du champ constitutionnel. Elles ne sont là je le répète que pour échapper à tout contrôle de constitutionalité. Elles ne sont que la dernière illustration des dérives d'un régime qui estime que, parce qu'il a obtenu une majorité des deux tiers dans son parlement, il a tous les droits, alors que c'est l'inverse. Il a, au contraire, une grande responsabilité.

Orban a été incapable d'enrayer la crise économique qui frappe son pays.

Orban est catastrophique. Et il court après les voix de l'extrême droite, qui ne cesse de monter dans les sondages. On en connaît, on en a connu d'autres, et ailleurs, qui ont les mêmes pratiques. Alors, non, nous ne devons pas accepter ces dérives, ni en Hongrie, ni ailleurs dans l'Union européenne. L'état de droit doit être respecté partout et nous manquons d'outils juridiques pour le faire. Une fois encore, je le redis, l'Union européenne serait plus crédible en matière de démocratie et de droits de l'homme si elle était capable de la même rigueur qu'en matière économique. On pourrait alors peut être parler d'Europe politique.